Monsieur le Président, en ce 14 février, jour de la Saint Valentin, je voulais rappeler qu'en Europe, une femme sur cinq est victime de violences conjugales. En Europe, 40 à 50 des femmes ont vécu le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

Le Parlement européen l'a demandée à plusieurs reprises, le Conseil l'a exigée, la Commission l'a promise, mais où est la stratégie européenne de lutte contre les violences faites aux femmes? Les violences faites aux femmes constituent la violation la plus grave et la plus répandue des droits humains en Europe.

Les violences conjugales envers les femmes pour ne citer que cette forme malheureusement très répandue nous coûtent aujourd'hui un million d'euros à chaque demi heure pour parler chiffres.